Cednik, najlepša hvala za besedo. Torej, na žalost ministrice danes ni tukaj, bom pa vseeno nekako želel obrazložiti namen tega poslanskega vprašanja, ki mislim, da se pojavlja v več občinah in številnih turističnih kmetijah po širni Sloveniji. Torej, bil sem seznanjen že tokom lanskega leta o težavah naše ene izmed naše ene družinske kmetije na Štajerskem, točno v Rožengruntu v občini Sveta Ana, ki je pričela s turizmom na kmetiji leta devetnajsto štiriindevetdeset. Danes pa žal po zelo uspešni lahko rečemo, razvoju te turistične kmetije, kjer lahko prenočuje tudi do šestdeset ljudi, in pri čemer imajo tudi, lahko rečemo, lastne oskrbe s surovinami več kot osemdeset procentov, resno razmišlja o popolni opustitvi te dejavnosti. Razlog: nesmiselna zakonodaja. Torej, finančna zakonodaja, ki je povezavi z delovno pravno, je z rigoroznim pristopom pred nekaj leti kmetijo tudi s pomočjo svetovalnih služb prisilila v registrirane dejavnosti v obliki gospodarske družbe. Nosilka kmetije registrirala kmetijo, in sicer kot samostojni podjetnik. Nedavna sprememba torej. To poslansko vprašanje sem že postavil tudi, lahko rečemo, pri pismenem delu v lanskem letu, ministru gospodu Židanu, ko je še bil minister za kmetijstvo. Seveda odgovora nisem dobil, zato ga danes ponovno postavljam pod prvo kot ustno. Torej, ne nedavna sprememba zakonodaje lansko leto, ki je urejala področje kmetijstva, pa je stvari popolnoma obrnila povsem na glavo, saj je ta ista kmetija takrat od kmetijskega inšpektorja prejela poziv, da mora tovrstno dejavnost opustiti oziroma registrirati dejavnost ponovno na novo, saj naj bi zavajala potrošnike v skladom s šestinšestdeseti členom v povezavi s prvim odstavkom devetindevetdesetega člena Zakona o kmetijstvu. Tovrstni poziv je v zadnjem času prejelo veliko podobnih kmetij tudi v Republiki Sloveniji, torej, na moj naslov se je, lahko rečemo, obrnilo kar nekaj takšnih turističnih kmetij. V tem mandatu še posebej na mene kot na predsednika Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S tem v zvezi torej želim ministrico vprašati naslednje: Ali ste na ministrstvu seznanjeni z omenjenimi težavami, s katerimi se v zadnjem času sooča kar veliko kmetij v Republiki Sloveniji. Kako boste na ministrstvu poskrbeli, da bojo obstoječe kmetije, ki opravljajo dejavnost v obliki organiziranosti kot samostojni podjetnik, posameznik, ki se ob pravem času, pred zadnjo spremembo zakonodaje, svojo dejavnost še naprej lahko opravljali v tej obliki, kot so do te spremembe? In še posebej. Kako naj ravna kmetija v podobnem položaju, da bo hkrati zadostila zahtevam delovnopravne zakonodaje, finančne uprave in inšpekcijskim službam na področju kmetijstva? In še naslednje vprašanje, torej, kot tretje. Ali je sprememba Zakona o kmetijstvu leta dva sedemnajst vplivala tudi na kmetije, ki so svojo registracijo dopolnjene dejavnosti v obliki espejev opravile že pred uveljavitvijo zakona? Ministrici se zahvaljujem seveda za odgovore ne eni izmed naslednjih sej. Najlepša hvala.